În 2010 Comisia și statele membre vor revizui modul de utilizare a Fondurilor structurale și gradul de absorbție al acestora. Solicit statelor membre să își redefinească cu mare atenție prioritățile pe care le au și pentru care intenționează să utilizeze Fondurile structurale.

15. Aceasta ar însemna o mai mare flexibilitate pentru statele membre și posibilitatea de a accelera absorbția fondurilor europene pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni. Mai ales în această perioadă de criză, fondurile publice, și în special Fondurile structurale, trebuie să fie utilizate de statele membre pentru a asigura dezvoltarea economică și creșterea numărului de locuri de muncă.